Das Europäische Semester soll der Moment im Jahresablauf sein, an dem die Europäische Kommission länderspezifische Empfehlungen über die wirtschafts und haushaltspolitische Entwicklung abgibt. Ich halte das für eine außerordentlich positive Entwicklung, dass wir stärker von der allgemeinen Makroebene hin zu länderspezifischen Empfehlungen und auch zu Kritik kommen. Aber ich glaube, Herr Kommissar, Herr Vizepräsident, dass wir auch vorsichtig sein müssen. Diese Diskussion, die wir soeben hatten, die der Kollege Obermayr als etwas länderspezifisch empfand, steht in der Tat immer vor der Gefahr, dass sie sich in Dinge einmischt, die nicht tatsächlich zum Europäischen Semester gehören. Deswegen glaube ich, dass wir auch vorsichtig sein müssen, dass wir jetzt keine allgemeine Generalabrechnung mit bestimmten Ländern oder bestimmten Einrichtungen in Ländern vornehmen, sondern dass wir ganz genau auf die ökonomischen, haushaltsrechtlichen und finanzpolitischen Fragen eingehen.

Für die Entwicklung in Europa ist die Umsetzung dessen, was wir im europäischen Binnenmarktacquis erlangt haben, absolut entscheidend und relevant. Herr Kommissar Rehn, wir werden hier gleich die nächste Diskussion zu diesem Thema führen Wäre es nicht auch hilfreich, im Rahmen dieser Bewertung der einzelnen Länder durch die country specific recommendations auch die Frage nach der Umsetzung des Binnenmarktrechts zu stellen?

Europa kann aber nur gelingen, wenn wir die haushaltspolitischen, die finanzpolitischen, aber auch die wirtschaftspolitischen und binnenmarktrechtlichen Fragen zusammen sehen. Deswegen würde ich sehr anregen, dass wir prüfen, ob wir nicht auch binnenmarktrechtliche Umsetzungsfragen bei der Bewertung der Länder im Rahmen der country specific recommendations mit aufnehmen.